Wir freuen uns, dass Sie zum ersten Mal so in trauter Runde an dieser Entlastungsdebatte teilnehmen. Das ist für uns wirklich wie Weihnachten und Ostern an einem Tag.

Die Debatte hat gezeigt, dass wir in Sachen Agenturen Ihren Sonderbericht über das Benchmarking der Agenturen wirklich brauchen.

Das ist ein nützlicher Bericht, auf den wir in der Arbeitsgruppe Agenturen sehr gesetzt haben und sehr setzen. Ich möchte Sie nochmals herzlich bitten, uns diesen Bericht zu geben, zumal die Zahlen, die wir kennen, ganz vielversprechend sind. Wir brauchen diese Zahlen! Bitte geben Sie sie uns! Und wir brauchen auch Ihre Stellungnahme zum Thema Interessenkonflikte in den Agenturen!

Wir haben hier Dinge entdeckt, und je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr muss man Fragen stellen.

Also, ich finde das nicht in Ordnung! Wenn ihr das in Ordnung findet, umso schlimmer! Ich finde, wir müssen hier etwas tun. Ich möchte mich noch an den Rat wenden Sie sprechen von gegenseitigem Screening. Es ist aber halt so, dass das Parlament die Entlastung erteilt, Sie geben die Empfehlung ab. Deswegen haben wir gestern auch wieder eine nette Debatte gehabt im Zuge der Verhandlungen zur Haushaltsordnung. Wir brauchen eine Auslegung des Artikels 319 im Vertrag und des Artikel 335 Autonomie der Institutionen. Wir haben dazu Vorschläge vorgelegt.